frú forseti ég legg fyrirspurn fyrir hæstvirtur umhverfisráðherra um vöktun vegna teknesíum níutíu og níu í hafinu umhverfis ísland það má segja að þessi fyrirspurn mín sé i framhaldi af fyrri fyrirspurnum mínum um málið ég hóf þessa umræðu á alþingi eða það er ég hóf hana ekki á alþingi en strax og ég var komin í þessa aðstöðu ákvað ég að reyna að sinna þessu máli sem ég held að skipti okkur öll verulega miklu máli og lagði fyrir siv friðleifsdóttur fyrrverandi hæstvirtur umhverfisráðherra fyrirspurn árið nítján hundruð níutíu og níu um þetta mál hún svaraði á yfirgripsmikinn hátt og náttúrlega deildi áhyggjum okkar allra þingheims varðandi þessi mál teknesíum níutíu og níu er geislavirkt efni sem kemur til eða lendir í hafinu vegna losunar frá kjarnorkuendurvinnslustöðvunum í dounreay og sellafield og við höfum orðið vör við það núna og fengið af því fréttir nýverið að það séu að mælast aukin geislavirkni í sjó við ísland þannig komu fréttir af því þann fjórða nóvember síðastliðinn í ríkisútvarpinu að sýni sem tekið var út af látrabjargi í febrúar á þessu ári hafi sýnt tvisvar til þrisvar sinnum hærra gildi geislavirka efnisins teknesíum níutíu og níu tvisvar til þrisvar sinnum hærra gildi heldur en áður hafði mælst reyndar tekur sigurður emil pálsson sviðsstjóri vöktunar og viðbúnaðarsviðs geislavarna ríkisins það fram í fréttinni að þetta sé verulega lítið magn og langt innan við viðmiðunarmörk en bendir okkur hins vegar á að sérhver mengun sjávar með geislavirkum efnum geti haft gríðarleg áhrif meðal annars á markað okkar hvað varðar fiskafurðir svo kemur líka fram í fréttinni að geislavarnir þurfi að gefa út vottorð til þeirra fiskútflytjenda sem þess óska og í þessum vottorðum sé getið um nýjustu niðurstöður mælinga á þessu efni bara þessi frétt getur auðvitað valdið útflutningi okkar verulegum erfiðleikum í svari sivjar friðleifsdóttur árið nítján hundruð níutíu og níu til mín sagði hún mér frá því að það hefði verið tekin ákvörðun um að hefja þessa vöktun sem nú er að skila þessum mælingum sem við erum að fá fréttir af og ég spyr hæstvirtur ráðherra varðandi það verkefni hvaða niðurstöður liggi fyrir úr því verkefni og síðan spyr ég hana sömuleiðis hvort henni sé kunnugt um hvað líði áformum breska stjórnvalda um að takmarka losun teknesíum níutíu og níu ári kjarnorkuendurvinnslustöðinni í sellafield ég spyr hana líka hvort rannsókn á óhappi því sem varð í kjarnorkuendurvinnslustöðinni í sellafield fyrr á þessu ári sé lokið og ef svo sé hverjar séu þá niðurstöður rannsóknarinnar svo spyr ég hvort ráðherra sé kunnugt um áætlanir breta um að loka kjarnorkuendurvinnslustöðinni í dounreay árið tvö þúsund og sex en áætlanir voru um að loka henni á næsta ári og lokaspurningin mín varðar síðan áform um aukinn þrýsting á bresk yfirvöld vegna losunar teknesíum níutíu og níu